Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass wir heute hier diskutieren.

in den USA mindestens 150 geklonte Rinder für Zuchtzwecke. Wir haben das Geschehen in der Sommerpause in Großbritannien erlebt. Ob das nun nur Sommerlochfüllung war oder ob wirklich was dran ist, ist nicht ganz bewiesen. Aber ich möchte daran erinnern, warum wir damals die Sonderregulierung gefordert haben Zum einen haben wir gesagt, es ist nicht ganz klar, ob geklontes Fleisch wirklich unbedenklich ist.

Also der richtige Nachweis das sagt die EFSA auch ist noch nicht erbracht. Das sollten wir wirklich nochmals prüfen und abwarten. Wir haben aber auch einen zweiten Aspekt ins Feld geführt, und der hieß Ethik und Tierschutz.

Der Vertrag von Lissabon bindet den Tierschutz mit ein, und wir können uns darauf berufen, wenn wir hier Verfehlungen oder ständige Gefahren für die Tiere sehen.

Also kann man auch draufschreiben, wenn Fleisch geklont ist.

Aber vergessen Sie nicht die Frage des Tierschutzes.